Mevrouw de Voorzitter, 75procent werkgelegenheid, twintigmiljoen mensen minder in armoede, drieprocent van het bruto nationaal product aan onderzoek en ontwikkeling, twintig procent duurzame energie.

En dat laat zien dat deze Commissie politieke keuzes maakt binnen de trojka, politieke keuzes voor welk doel belangrijker is dan een ander doel. En dat is het grote probleem van de huidige trojka.

Alleen de Europese Commissie die politieke keuzes maakt. In dit verslag stelt het Parlement heel duidelijk we moeten duidelijkere democratische controle op dit soort politieke keuzes.